Consider că orice stat membru trebuie să fie pregătit pentru a adera la zona euro, altfel efectele asupra economiei naționale pot fi foarte negative.

Economiile Greciei, Spaniei și Portugaliei au înregistrat în anul 2009 un deficit bugetar mare, datorită crizei economice globale, pe de o parte, dar și măsurilor inadecvate promovate de propriile guverne naționale. România va prezenta planul de convergență în zona euro până la sfârșitul lunii februarie, conform negocierilor cu FMI și cu Comisia Europeană. Țara mea și a propus în anul 2012 să intre în mecanismul ratei de schimb, care reprezintă de fapt o anticameră a zonei euro, ceea ce ne obligă ca deficitul bugetar să scadă sub